Por ello, creo que es fundamental el trabajo que se ha desarrollado en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género al respecto de este informe, y quería comenzar agradeciendo el trabajo de enmiendas y de posterior negociación de todos los compañeros y compañeras que han hecho posible esta labor y mejorar el

Hemos intentado plasmar en este informe cuestiones como la precarización, los estereotipos, la brecha digital, la brecha salarial, la conciliación, el techo de cristal, la formación, nuevas tecnologías, cuestiones que son fundamentales en el debate sobre la igualdad y sobre la situación de la mujer en el mercado laboral. Pero creo que es importante hacer referencia a algunas cuestiones importantes que han generado también un debate interesante en la comisión. Con respecto a la flexibilidad, es cierto que la flexibilidad laboral en determinados momentos puede favorecer la incorporación de mujeres al mercado laboral de cara a conciliar la vida familiar y la laboral, pero no podemos olvidar que esta flexibilización no puede ser a costa de que el empresario sea quien plantee y mantenga las condiciones laborales, sino que sea a través de la negociación colectiva y del papel que pueda tener la mujer para favorecer esta conciliación de la vida familiar y la laboral, porque si no, esa conciliación no será posible y, por lo tanto, la flexibilidad no será positiva. Otra cuestión que también hemos planteado en el seno de este informe es todo lo referido a los contratos a tiempo parcial. El mayor número de contratos a tiempo parcial son desarrollados por mujeres, y esto puede ser una posibilidad, pero siempre y cuando esta posibilidad sea la libre elección de las mujeres de incorporarse de esa manera al mercado laboral y también, por supuesto, de los hombres, porque no podemos olvidar que, cuando hablamos de conciliación de vida familiar y laboral, estamos hablando de una responsabilidad de hombres y mujeres, y no podemos dejar siempre en las espaldas de las mujeres una cuestión tan importante como es el cuidado de los niños y las niñas, como es la atención a las personas dependientes o a las personas mayores. Y por lo tanto, también en este informe hemos querido hacer una referencia a la importancia que tienen los servicios públicos de atención a los niños y las niñas, a las personas con discapacidad y a las personas dependientes. Hoy en día, el 80 de los cuidadores informales son mujeres y, por lo tanto, necesitamos servicios públicos de calidad y gratuitos y no hemos de posibilitar el desmantelamiento que en muchos Estados miembros se está llevando a cabo del Estado de bienestar, de la educación pública y de estos servicios sociales que pueden favorecer la incorporación de las mujeres en situación de igualdad al mercado laboral. Hemos querido también plantear una cuestión importante, como es la brecha salarial, planteada en multitud de ocasiones por parte de este Parlamento. Brecha salarial que nos evidencia que las mujeres, como anteriormente decía, están llevando a cabo sobre todo empleos a tiempo parcial o empleos muy precarios, lo que hace que no haya únicamente una brecha salarial en cuanto a los salarios que se están cobrando en la actualidad, sino que se está también posibilitando que los derechos de pensión en un futuro, para estas mujeres, también sean mucho menores que los derechos de pensión de los hombres. Por lo tanto, la brecha salarial es una cuestión fundamental que la Comisión y los Estados miembros deben plantear, desarrollar, para conseguir reducirla y, por supuesto, en este sentido, también todo lo que tiene referencia a las inspecciones de trabajo y al seguimiento de las políticas de condiciones laborales que llevan a cabo las empresas es otra cuestión fundamental que no debemos

Creo que es una reivindicación que, desde este Parlamento, llevamos planteando desde hace mucho tiempo, y no solo se trata de permisos de maternidad, sino que también son importantes e interesantes los permisos de paternidad. Termino, señor Presidente, diciendo que no podemos permitir que esta crisis económica suponga un deterioro del mercado laboral, de las condiciones de trabajo, porque al final está cargando, sobre todo, en las espaldas de aquellas personas que tienen más dificultades y, en este caso, está cargando sobre las espaldas de las mujeres en el mercado laboral. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando e instando a la Comisión a que desarrolle su labor en este sentido.